Vážená pani predsedníčka, pred sedemdesiatimi rokmi bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktoré sú neodňateľné a prináležia každému človeku podľa prirodzeného aj Božieho zákona. Táto deklarácia je jedným zo základov, na ktorých sa po najstrašnejšej vojne obnovil náš svet. Je dôležité vracať sa k nej, učiť sa ju správne chápať a rešpektovať.

Napriek tomu sme dnes my, ktorí vykonávanie potratov odmietame, obviňovaní, že nerešpektujeme právo ženy, pričom právo nenarodeného dieťaťa na život sa spochybňuje. A kresťania, ktorí si uplatnia právo na výhradu vo svedomí, sú časťou spoločnosti kritizovaní. Ak uprieme právo na život nenarodenému dieťaťu, spochybníme život ako absolútnu hodnotu.